Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, zar nije čudno da na našim tržištima imamo oznaku za uvoz kakaoa, za uvoz kave, a onda na našem vlastitom tržištu naši proizvođači dolaze u situaciju da nemaju i da nisu u situaciji da se mogu obraniti od napada, od nasilja gotovo, kojega imamo na tržištu. Mi smo za slobodno tržište, ali nismo za slobodu nasilja na tom tržištu, zato što želimo poštenu konkurenciju. Jedino poštena konkurencija, pogotovo oni koji su manji, slabašni, ali koji su ključ za raznolikost naših okusa i mirisa u našoj europskoj poljoprivredi, upravo ti mali proizvođači nose raznolikost i bogatstvo raznolikosti u Europi i njih moramo zaštititi i na tržištu, upravo na način na koji ovaj izvještaj predlaže, ali i na onaj način na koji to zemlje članice moraju učiniti.